Köszönöm szépen elnök úr! Ma este az első felszólalásomban beszéltem már egy olyan nyelven, amelyik az európai szabadalom nyelve és két olyan nyelven, ami egyenlőre nem az európai szabadalom nyelve. Hadd beszéljek most az anyanyelvemen, ami szintén nem ez európai szabadalom nyelve a dolgok jelenlegi állása szerint. Egy olyan nyelven, amelyet a világban összesen csak 15 millióan beszélnek, 10 millióan ebből Magyarországon. Tehát különösen a spanyol és az olasz képviselőknek mondom, higgyék el nekem, hogy mi arra, hogy nyelvek egyenjogúsága, fontossága és használata, nagyon odafigyelünk. És engedjenek meg nekem még egy rövid kitérőt egy olyan tagállam nevében, amelyiket hat héttel ezelőttig mondjuk képviseltem, most ugye nekem nincs is tagállamom, de hat héttel ezelőttig egy olyan tagállamot képviseltem, amelyik a szabadalom kérdésében másmilyen véleményen volt. A magyar kormány megváltoztatta a korábbi álláspontját az elmúlt hónapok során. Nem volt egyszerű ez a döntés. És hogy mi volt az a mozzanat, ami átlendítette a magyar kormányt, az az volt, hogy nagyon komoly párbeszédet folytattunk a business közösséggel, a kis és középvállalkozásoknak a képviselőivel, és ők egyértelműen kérték, hogy módosítson a korábbi vonakodó, inkább elutasító álláspontján a kormány annak érdekében, hogy a magyar kis és középvállalkozások részesei lehessenek az egységes európai szabadalomnak és hogy megtakarításokat érjenek el egy működő nyelvi rezsim révén.

Mi mindannyian, Magyarország a kezdetektől is, mindig is az egységes piacnak volt a híve. Abban bízunk, és abban hiszünk, hogy ennek kiteljesítése az az európai növekedést erősíti, amelyik nagyon sok képviselőtől elhangzott, egy szükségszerűség jelenleg a krízis utáni Európa Unióban. Ezért mindent meg kell tennünk. Az egységes európai szabadalmat és a nyelvi rezsimet, mint ennek egyik elemét, meggyőződésem, hogy ebben az összefüggésben kell néznünk. És amint azt Barnier biztos úr is hangoztatta, én azt gondolom, hogy mind az olasz, mind a spanyol cégeknek is előnyük származik majd abból, hogy létrejön ez az egységes európai szabadalmi rendszer. Még két megjegyzésre reagálnék. Az egyik az az, hogy hova ez a nagy sietség, és miért ez a nagy sebesség, hiszen a Bizottság csak júliusban terjesztette elő javaslatát. Tulajdonképpen Önök már meg is válaszolták ezt a kérdést is. Csak hadd idézzem fel, tíz éve folyik csak a nyelvi rezsimről a vita az Unióban, tehát én azt gondolom, hogy sietségről nincs szó. Egy másik megjegyzés pedig az ultima ratióról esett, hogy valóban mindent megtettünk e annak érdekében, hogy olyan megoldás szülessen, amelyik minden tagállamnak elfogadható. Én azt gondolom, hogy a belga elnökség valóban mindent elkövetett.

Tehát itt már nem volt mit tenni, és az elnökség nem tehetett mást, minthogy a megerősített együttműködéshez folyamodott, és ehhez kérte, és kérem most én is személyesen a támogatásukat a szavazásban. Az egységes piacra, annak megerősítésére szükségünk van. Tudjuk, több tanulmány kimutatja, hogy az egyik fő akadálya az egységes szabadalmi oltalomnak a hiánya, tehát tegyünk azért, hogy ez ne akadályozza különösen a kis és középvállalkozásainkat az innovációban és a jobb teljesítményben.